În acest context, consider adecvată mărirea constantă a furnizării de lichidități de către Banca Centrală Europeană către băncile din zona euro, dar nu trebuie să uităm faptul că statele membre din afara zonei euro au fost și ele la rândul lor grav afectate de criză și că este nevoie de o intervenție din partea Băncii Centrale prin măsuri de îmbunătățire a lichidităților și în această zonă. De asemenea, creșterea deficitelor bugetare, a datoriilor publice, a ratei șomajului în rândul tinerilor de până în 25 de ani se înregistrează în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene. Pactul de stabilitate și creștere trece printr o criză identitară, își pierde din credibilitate, iar aplicarea efectivă a principiilor sale devine imposibilă.

s a dorit o supraveghere multilaterală a evoluției bugetare printr un sistem de alertă precoce. De aceea, în spiritul raportului colegului meu Scicluna, apreciez absolut necesară crearea unui Comitet european pentru riscurile sistemice, care să îndeplinească obiectivul de alertă rapidă contra riscurilor sistemice sau dezechilibrelor care amenință piețele financiare. Această criză financiară, precum și recenta sa acutizare în genere, trebuie să determine o clarificare rapidă a mecanismelor de susținere reciprocă la nivelul Uniunii, dar și o întărire a instrumentelor de coordonare dintre statele membre în sprijinul unei guvernanțe economice comune.